Wiele mówiliśmy dzisiaj o tym, że kara śmierci w ogóle jest nie do przyjęcia, i to w dodatku niezależnie od tego, drogi Kolego, jaki procent społeczeństwa jest za karą śmierci, jaki procent społeczeństwa jest przeciw karze śmierci, i niezależnie od metody, którą się stosuje przy zabijaniu drugiego człowieka.

Barbarzyństwo, którego notorycznie dopuszcza się dyktator Białorusi tuż obok nas, tuż obok Unii, to jest skandal, który powinien spowodować nie tylko zamrożenie aktywów, nie tylko zatrzymanie wszelkich planów mistrzostw hokejowych, ale powinien spowodować wywieranie wszelkich możliwych nacisków, Panie Komisarzu, które w końcu kiedyś i na Białorusi doprowadzą do przestrzegania praw człowieka.